Señor Presidente, se ha intentado confundir el debate sobre el glifosato pintando a los críticos como enemigos de la ciencia y el progreso, pero es la Comisión la que ignora intencionadamente la opinión de los expertos, como el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que ha clasificado el glifosato como probablemente

En base al principio de precaución y al texto del propio Reglamento, la Comisión no puede proceder a una autorización automática, no puede ponerse del lado de la multinacional Monsanto y su modelo de producción agrícola, en el que no cuentan los riesgos para la salud.

Más aún cuando varios Estados se han opuesto a una autorización injustificada y excepcional. Nosotros mismos, desde Izquierda Unida, hemos sustituido en muchos ayuntamientos el glifosato por métodos menos contaminantes, demostrando que existen soluciones alternativas. No nos vale cualquier argumento para banalizar el uso de agrotóxicos.